Forse tutti noi volevamo qualcosa di più e di meglio, ma questo è il punto a cui siamo arrivati e io non vorrei svilirlo, vorrei invece valorizzarlo. Viene ribadito che l'obiettivo primario è quello della lotta alla povertà. Viene ribadito che bisogna lavorare sullo sviluppo in tutte le sue dimensioni e implicazioni con la coerenza rispetto alle politiche commerciali, con il tema di tutti gli altri aspetti, compreso quello delle migrazioni. Io non credo che dobbiamo avere paura di riconoscere che se noi creeremo lotta alla povertà avremo successo, se creeremo sviluppo con tutta l'attenzione alle autorità locali, alle ONG, a tutti i processi che nascono dal basso, noi daremo anche un contributo per, come dire, rendere queste migrazioni, che oggi sono una tragedia prima di tutto per chi ne è vittima, non per i paesi d'arrivo, ma per chi ne è vittima, per renderle fenomeni più naturali che noi accetteremo e devo dire più umani per gli stessi protagonisti. Io non ho paura di vedere anche queste implicazioni. L'importante è che noi sappiamo qual è la priorità primaria di questo piano, di questo metodo del nuovo consenso, ma dobbiamo essere anche consapevoli, se non vogliamo vivere sulla Luna, ma vivere in questo secolo, in questa Europa con questa Africa e questo Mediterraneo, di quali sono anche le implicazioni, che dobbiamo governare e non subire. Governare mettendo i diritti umani e lo sviluppo delle popolazioni al primo punto.